Kohäsionspolitik heißt in der Europäischen Union, dass wir die schwächeren Regionen unterstützen wollen. Das ist ein Ausdruck von großer europäischer Solidarität. Aber Solidarität ist eben auch nie eine Einbahnstraße, und deswegen steht meine Fraktion hinter dem Prinzip, dass alle Regionen in der Europäischen Union an dieser Kohäsionspolitik partizipieren können müssen. Das heißt für uns auch, dass wir keinerlei Renationalisierung unterstützen und dass wir auch nicht wollen, dass Kohäsionspolitik

Wir brauchen keinen extra Transportfonds oder extra Klimaschutzfonds oder extra Energieeffizienzfonds, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir unsere Herausforderungen mit einer guten Kohäsionspolitik in Einklang bringen. Deswegen ist für uns klar, dass wir neben einem starken Ziel I Gebiet auch ein starkes Ziel II Gebiet und entsprechende Übergangsregeln brauchen. Und eins ist auch richtig Regionen brauchen unsere europäische Unterstützung. Aber die Europäische Union braucht auch starke Regionen, und deswegen ist das ein Geben und Nehmen in beide Richtungen. Natürlich müssen wir unsere Prioritäten überarbeiten, natürlich brauchen wir mehr Effizienz. Deswegen steht meine Fraktion voll hinter dem Vorschlag, beispielsweise die Entwicklung der ländlichen Räume unter dem Schirm der Kohäsionspolitik viel besser gemeinsam koordinieren zu können als in der Vergangenheit. Wir stehen natürlich auch dazu, dass wir Infrastruktur verbessern wollen, dass wir Unternehmen unterstützen wollen, dass wir ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterstützen. Aber nachhaltige Wirtschaftsentwicklung geht eben auch nur, wenn wir die Beschäftigten, wenn wir die Menschen miteinbeziehen. Das heißt, wir brauchen beschäftigungspolitische Ansätze, wir brauchen Ausbildung, wir brauchen Weiterbildung, wir brauchen die Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt. Und das wiederum geht nur gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds unter dem Schirm der Kohäsionspolitik. Dazu stehen wir, aber mit eigenen Regeln, die es ja auch in der Vergangenheit schon gab. Wir müssen uns aber wirklich darum kümmern, das zu verbessern und den sozialen Anteil an der Kohäsionspolitik deutlich zu verstärken.

Wir brauchen eine Simplifizierung der Antragsverfahren, damit erstens nicht so viele Fehler gemacht werden, und zweitens der Zugang für die Menschen, die wirklich arbeiten wollen, mit dieser Europäischen Kohäsionspolitik einfacher gestaltet werden kann. Wir werden uns dafür einsetzen, dass wir bei den diesmaligen Verhandlungen auch wirklich ein verstärktes Partnerschaftsprinzip durchsetzen. Ich denke, die Rolle des Parlaments ist nach dem Lissabon Vertrag gestärkt. Meine Fraktion wird sich für dieses Partnerschaftsprinzip einsetzen.